Samozřejmě po parlamentních volbách, které se udály v minulém roce, a po pádu vlastně dvou vlád. Po vyslovení tolika podezření z korupce a ohrožení vlastně bankovního sektoru je nezbytné občanům Moldavska nabídnout alternativu. Jinak se skutečně jejich zrak obrátí jinam a myslím, že všichni v tomto sále víme, kam se případně může obrátit. Musíme podporovat moldavské zemědělce a udělali jsme to ostatně už v několika přijatých aktech a to, co dneska potřebuje asi Moldavsko nejvíce, je naše pevné odhodlání stát při Moldavsku i v tomto těžkém čase. Já pevně věřím, že všichni zde v tomto sále stojíme při tomto demokratickém procesu v Moldavsku.